Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, ces accords de partenariat entre l'Union européenne, le Cameroun et le Congo devraient être en principe une bonne nouvelle pour ces populations, une bonne nouvelle pour la biodiversité.

Si nous voulons que cet accord permette la mise en place d'un commerce du bois réglementé, transparent, respectueux de l'environnement, au bénéfice des populations locales et non plus de quelques groupes plus ou moins légaux, l'Union européenne doit faire en sorte que les droits des populations locales et indigènes soient pleinement respectés et que leur participation aux consultations soit effective. Elle doit aider au renforcement des capacités des acteurs, à la lutte contre la corruption, à la mise en place d'une véritable gouvernance forestière. Les accords ne doivent pas être un prétexte pour perpétuer le pillage des ressources naturelles des pays en développement, mais bien permettre un rééquilibrage des relations entre l'Union européenne et ces pays.